Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous nous réjouissons que l'action du Parlement européen ait permis que des protections soient cette fois ci explicitement garanties aux usagers de l'internet.

Il est clair que ce qui se trouve aujourd'hui dans le texte de compromis, c'est grâce à cela que nous l'avons obtenu.

Je pense qu'on est allé aussi loin que possible dans l'ordre constitutionnel qui est celui dans lequel opère le Parlement européen aujourd'hui. Le compromis ouvre donc la voie à l'adoption du paquet télécoms qui, pour nous, constitue un progrès par rapport à l'ordre hérité de l'époque des monopoles des télécoms, époque, Dieu merci, révolue. Mais le vote qui interviendra demain ne peut être qu'un début. Nous serons, ici même et dans les parlements nationaux, extrêmement vigilants quant à la manière dont le compromis qui sera adopté demain sera transposé dans les droits nationaux, parce que nous savons qu'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne ont, disons, la main lourde avec les libertés publiques en particulier sur l'internet et je ne suis pas sûr qu'ils éviteront l'écueil de diverger par rapport à la règle que

Enfin, il est temps que l'Union européenne se dote d'une véritable charte des droits des internautes qui définisse les droits d'accès, bien sûr, les droits de respect de la vie privée, les droits d'expression, la neutralité des réseaux. Pour nous, une simple déclaration sur la neutralité de l'internet n'est pas suffisante. Et, c'est vrai, nous devons accorder une attention particulière aux droits des auteurs et des créateurs, de manière à ce que la diffusion de leurs œuvres sur l'internet constitue pour eux un encouragement.